negativní postoj ruských úřadů vůči neziskovým organizacím, minoritám či nezávislým novinářům, politicky motivované vraždy a násilí, to jsou příklady, které jasně ukazují, že demokratické principy v Rusku ne zcela fungují. Ti, kteří je prosazují, čelí vykonstruovaným obviněním, výhružkám či fyzickému násilí a v některých případech se ocitají dokonce v ohrožení života. Je proto třeba nahlas a otevřeně říci, že přes veškerou snahu se nám nedaří dosáhnout změny ruského postoje k lidským právům a zajistit tak zlepšení nepříznivého stavu. Lidskoprávní tematika, byť oběma stranami deklarovaná jako důležité téma, hraje v dialogu mezi Ruskem a Evropskou unií pouze roli deklaratorní a zásadně neovlivňuje vztahy obou partnerů v jiných dimenzích, zejména v dimenzi ekonomické spolupráce. Navíc některé státy pod tlakem ekonomické krize mění směr svých zahraničních politik a začínají ekonomickou spolupráci upřednostňovat. Je proto třeba, abychom alespoň my na toto téma opakovaně upozorňovali.